hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um umhverfisábyrgð frumvarpið felur í sér innleiðingu á tilskipun tvö þúsund og fjögur þrjátíu og í tengslum við varnir gegn umhverfistjóni og úrbætur vegna þess og er samið í þeim tilgangi að uppfylla skyldur íslenska ríkisins vegna e e s samningsins

og níu og var að auki auglýst á heimasíðu umhverfisráðuneytisins og var almenningi gefinn kostur á að gera athugasemdir við efni þess voru allar fram komnar umsagnir yfirfarnar af hálfu ráðuneytisins og ýmsar breytingar gerðar vegna þeirra markmiðið með frumvarpi til laga um umhverfisábyrgð er að tryggja að sá sem ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á umhverfistjóni komi í veg fyrir tjón eða bæti úr tjóni ef tjón hefur orðið og ber kostnað af þeim ráðstöfunum sem af því leiðir frumvarpið gildir um umhverfistjón sem valdið er við atvinnustarfsemi sem fellur undir annan viðauka frumvarpsins eða yfirvofandi hættu á umhverfistjóni af völdum slíkrar starfsemi gildir ábyrgð rekstraraðila í slíkri atvinnustarfsemi óháð því hvort um gáleysi eða ásetning er að ræða og er því um að ræða hlutlæga ábyrgð hans það er ábyrgð án sakar gildir frumvarpið auk þess um umhverfistjón á vernduðum tegundum og náttúruverndarsvæðum og yfirvofandi hættu á slíku tjóni sem rekja má til annarrar atvinnustarfsemi en þeirrar atvinnustarfsemi en þeirra sem fellur undir annan viðauka og er valdur að ásetningi eða gáleysi frumvarpið

að atburður sem orsakaði tjónið eða hættuna á tjóni varð það umhverfistjón sem fellur undir frumvarpið er tjón af vernduðum tegundum og náttúruverndarsvæðum vatni og landi um undantekningar á gildissviðinu er fjallað í fjórða grein frumvarpsins gildir frumvarpið því ekki í tilteknum tilvikum ef tjón eða hætta á því er af völdum dreifðrar mengunar vopnaðra átaka hernaðarátaka borgarastyrjaldar eða uppreisnar náttúruhamfara starfsemi til að þjóna landvörnum eða

umhverfisábyrgð er í þrettán köflum ásamt tveimur viðaukum í fyrsta viðauka eru rammaákvæði sem fylgja ber þegar valdar eru heppilegustu ráðstafanirnar til að tryggja úrbætur vegna umhverfistjóns í öðrum viðauka eru síðan talin upp sú atvinnustarfsemi sem ber hlutlæga ábyrgð samkvæmt frumvarpinu í tilskipun um umhverfisábyrgð er um skilgreiningar á vernduðum tegundum og vistgerðum vísað til tilskipunar sjötíu og níu fjögur hundruð og níu e b um verndun villtra fugla og tilskipunar níutíu og tveir fjörutíu og þrjú e b um vernd vistgerða villtra plantna og dýra en þessar tvær tilskipanir falla ekki undir e e s samninginn

skilgreiningu frumvarpsins á vernduðum tegundum og náttúruverndarsvæðum vísað til íslenskrar löggjafar á sviði náttúruverndar í þeirri löggjöf er meðal annars tekið tillit til alþjóðasamninga þar sem ísland er aðili að svo sem samnings um verndun villtra dýra og plantna og lífsvæða í evrópu og samnings um líffræðilega fjölbreytni samkvæmt frumvarpinu er umhverfistjón á vernduðum tegundum og náttúruverndarsvæðum tjón sem hefur veruleg skaðleg áhrif á varðveislu verndaðra tegunda og náttúruverndarsvæða sem dæmi um slíkt tjón má nefna svo mikla röskun að tegund er fæld burt af svæði til dæmis vegna mannvirkjagerðar og losun mengandi efna sem eyðileggja búsvæði tegunda samkvæmt frumvarpinu er umhverfistjón á vatni tjón sem hefur veruleg skaðleg áhrif á umhverfi og gæði vatns hvað varðar vistfræðilegt og gott efnafræðilegt ástand þess og eða magnstöðu grunnvatns í frumvarpinu er um viðmið vísað til skilgreininga í frumvarpi til laga um stjórn vatnamála sem samið var til innleiðingar hér á landi ákvæði tilskipunar tvö hundruð sextíu e b um aðgerðarramma e b um stefnu á sviði vatnamála og lagt hefur verið fram á alþingi sem og reglugerðum sem settar verða samkvæmt væntanlegum lögum um stjórn vatnamála og í grunnvatn umhverfistjón á landi er samkvæmt frumvarpinu hvers kyns mengun á landi sem veldur umtalsverðri hættu á skaðlegum áhrifum á heilsufar manna vegna efna eða lífvera sem með beinum eða óbeinum hætti berast á yfirborð lands eða í jarðveg eða berggrunn gera má ráð fyrir að um umhverfistjón á landi sé að ræða ef sýnt er fram á að staðfest mengunarstig geti haft skaðleg áhrif á heilsufar manna og má sem dæmi nefna hættu sem bundin er við snertingu svo sem við leik garðvinnu og fleira og hættu sem leiðir af myndun skaðlegra lofttegunda í jörð sú atvinnustarfsemi sem frumvarpið nær til er annars vegar sú starfsemi sem ber hlutlæga ábyrgð og sem um er getið í öðrum viðauka frumvarpsins er þar meðal annars um að ræða leyfisskylda starfsemi samkvæmt fimmtu grein laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og flutning úrgangs milli landa samkvæmt lögum um meðhöndlun úrgangs frumvarpið nær þó hins vegar til allrar annarrar atvinnustarfsemi eins og hún er skilgreind í frumvarpinu þegar um

athafnaskyldu rekstraraðila sem ábyrgð ber á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni jafnframt er kveðið á um heimildir stjórnvalds til að gefa rekstraraðila fyrirmæli um rannsóknir og ráðstafanir til að koma í veg fyrir yfirvofandi umhverfistjón eða til að bæta úr slíku tjóni þá er í samræmi við greiðslureglu umhverfisréttarins kveðið á um að rekstraraðili sem ber ábyrgð samkvæmt lögunum skuli greiða kostnað af ráðstöfunum til að koma í veg fyrir umhverfistjón eða bæta úr slíku tjóni og greiða auk þess gjald vegna málsmeðferðar stjórnvalds sem samkvæmt frumvarpinu er umhverfisstofnun umhverfisstofnun er sú stofnun sem hefur umsjón og eftirlit með framkvæmd laganna samkvæmt tuttugustu og aðra grein frumvarpsins er það því meðal annars hlutverk stofnunarinnar að meta hvort tjón sem er orðið eða yfirvofandi flokkist sem umhverfistjón og einnig hver ber ábyrgð í slíkum tilvikum er það þá hlutverk umhverfisstofnunar að gefa rekstraraðila sem ábyrgð ber fyrirmæli í samræmi við þriðja kafla frumvarpsins eins og áður er getið er í fyrsta viðauka frumvarpsins fjallað um úrbætur vegna þess umhverfistjóns sem frumvarpið nær til í tilskipun um umhverfisábyrgð kemur fram að í henni felist lágmarkskröfur aðildarríkjum er því heimilt að viðhalda eða kveða á um strangari reglur almennt eru gerðar sömu kröfur til rekstraraðila samkvæmt ákvæðum frumvarpsins og mælt er fyrir um í tilskipuninni lagt er þó til í frumvarpinu hvað varðar umhverfistjón á landi að gerð sé krafa um ráðstafanir til að eyða mengun og endurheimta fyrra ástand lands eða framkvæma jafngildar ráðstafanir samkvæmt fyrsta

heilsufar manna hvað varðar úrbætur vegna umhverfistjóns sem varða vatn verndaðar tegundir eða náttúruverndarsvæði felast þær samkvæmt fyrsta viðauka frumvarpsins í því að koma umhverfinu aftur í fyrra ástand sitt með því að gera á því svokallaðar frumúrbætur fyllingarúrbætur eða jöfnunarúrbætur eins og nánar er getið um í viðaukanum um ábyrgð á greiðslu kostnaðar rekstraraðila er fjallað í fjórða kafla frumvarpsins að ganga er fyrir séð að það muni marka tímamót í íslenskri löggjöf í ljósi þeirrar mikilvægu umhverfisverndar og þar með nýmæla sem í því felast virðulegur forseti ég hef rakið